L'Europe s'est d'abord honorée en étant à l'avant garde de la régulation numérique et en devenant désormais dans ce domaine un modèle mondial. Aujourd'hui, le choix est en vérité clair soit nous confirmons notre position de leadership soit nous y renonçons complètement.

Ça ne profiterait ni aux citoyens, ni aux auteurs, ni aux PME, mais tout simplement aux GAFA. Ce que veulent les citoyens aujourd'hui, c'est un internet qui soit juste, où les plateformes ont des comptes à rendre, où les auteurs sont rémunérés, où les usages du quotidien sont protégés. C'est exactement ce que contient ce texte et le vote de ce midi pose en vérité une seule question oui ou non, les plateformes ont elles une responsabilité vis à vis de notre société? C'est à cette seule question que les collègues devront répondre en responsabilité et en conscience.